Sehr geehrter Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, ein Blick auf die Entwicklungen im westlichen Balkan der letzten zehn bis fünfzehn Jahre zeigt ja eindeutig die Erfolge der europäischen Erweiterungspolitik. Kroatien wird knapp 18 Jahre nach Kriegsende EU Mitglied, und die Gespräche zwischen Belgrad und Priština tragen auch erste Früchte, auch wenn es hin und wieder einmal Rückschläge gibt.

Nun muss die Europäische Union trotz der ungeklärten Statusfrage auch dem Kosovo einen Anreiz für Reformen liefern.

Und Reformen in Justiz und Verwaltung haben zu einem besseren Rechtsrahmen geführt. Das muss man attestieren.

Der Entschließungsantrag fordert deshalb zu Recht weitere und bessere Unterstützung durch EULEX, aber auch das Kosovo muss seine Zusammenarbeit mit EULEXstärken. Ich denke, auf diesem Weg kann man weitermachen.